herra forseti ég mæli hérna fyrir tillögu til þingsályktunar um aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingarbanka fall ásamt mér á þessari tillögu eru háttvirtir þingmenn helgi hjörvar bjarkey gunnarsdóttir sigríður ingibjörg ingadóttir og ögmundur jónasson tillagan hljóðar þannig með leyfi forseta alþingi ályktar að fela fjármála og efnahagsráðherra að skipa nefnd er kanni hvort og þá með hvaða hætti megi aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingarbanka með það að markmiði að lágmarka áhættuna af rekstri banka og áföllum í starfsemi þeirra fyrir þjóðarbúið nefndin skoði stefnumótun nágrannaríkja í þessu sambandi og skili tillögum sínum fyrir fyrsta október tvö þúsund og fjórtán það er rétt að taka það fram að þingsályktunartillaga þessi hún kemur nú fyrir alþingi í ja í rauninni í fjórða sinn því að hún var fyrst flutt á hundrað og fertugasta þingi og síðan á hverju þingi síðan og á þinginu síðastliðið vor þá kom fram góður stuðningur við þessa tillögu í efnahags og viðskiptanefnd hún var afgreidd frá nefndinni með orðalagsbreytingu og ég hef í tillögunni hér að þessu sinni þá tekið tillit til þeirrar orðalagsbreytingar sem efnahags og viðskiptanefnd lagði til í vor en ég tel hins vegar að þörf samfélagsins fyrir að láta kanna það mál sem þessi þingsályktunartillaga fjallar um að hún sé enn hin sama

fyrir kosningar bankastarfsemi sem hér um ræðir annars vegar rekstur fjárfestingarbanka og hins vegar starfsemi almennra viðskiptabanka er að mörgu leyti gjörólík og það svo að mikið álitamál er hvort þessi rekstur geti átt farsæla samleið í einu og sama fyrirtækinu ef mat á því fer fram á forsendum almannahagsmuna eingöngu en ekki sérhagsmuna þeirra sem eiga og starfrækja fjármálafyrirtækin almenn viðskiptabankastarfsemi byggist á inn og útlánum og því sem kalla má hefðbundna fjármálaþjónustu við einstaklinga og fyrirtæki og nýtur sem slík sérstakrar verndar hins opinbera sem baktryggir þessa starfsemi að ákveðnu marki með innlánavernd fjárfestingarbankar fást hins vegar við fjármögnun ýmiss konar fjárfestinga viðskipti með verðbréf hlutabréf ráðgjafarstarfsemi og eignastýringu og rekstur þeirra er að jafnaði að minnsta kosti til muna áhættusæknari og áhættusamari en starfsemi hinna almennu viðskiptabanka með því að blanda saman almennri bankastarfsemi og hinum áhættusækna fjárfestingarbankarekstri skapast hætta á að tjónið vegna fjárfestinga sem hafa orðið eða farið í súginn lendi á almenningi í stað þess að hafna allt og óskipt hjá þeim sem gerðu hinar áhættusömu ráðstafanir það er til að draga úr líkunum á slíkum óförum almennings af völdum áhættusækinna og stundum dómgreindarlausra aðila sem þessi þingsályktunartillaga er flutt allt síðan efnahagshrunið gekk yfir víða um lönd haustið tvö þúsund og átta hefur það verið til umræðu hvort aðskilja skuli almenna bankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi til fulls er þá gjarnan rifjað upp að meðal viðbragðanna í bandaríkjunum við efnahagskreppunni sem leiddi af fjármálahruninu árið nítján hundruð tuttugu og níu var einmitt bann við samþættingu almennra viðskiptabanka og fjárfestingarbanka svokölluð glass steagall löggjöf þetta bann var í gildi fram um síðustu aldamót en var þá afnumið og raunar er það svo að af minnsta af sumum er þessi ráðstöfun talin helsta orsök þess að sú efnahagsbóla myndaðist sem sprakk svo eftirminnilega haustið tvö þúsund og átta og að um það megi áreiðanlega engu að síður deila starfsemi fjárfestingarbanka er ekki umfangsmikil hér á landi sem stendur en miklu skiptir þó að um hana gildi skýrar reglur og þær reglur séu með þeim hætti að þessi starfsemi feli ekki í sér ógn fyrir fjármálakerfi

gert ráð fyrir því samkvæmt frétt í ríkisútvarpinu tuttugasta ágúst síðastliðinn gert ráð fyrir því að eignir fjárfestingarsjóða verði um hundrað og tíu milljarðar króna í árslok á þessu ári og þær hafa þá fimmfaldast á fimm árum en árið tvö þúsund og sjö hins vegar fyrir hrun voru eignir fjárfestingarsjóða um fimm hundruð þrjátíu og átta milljarðar króna en hrundu sem sagt við fall bankanna og hrundu niður í um tuttugu milljarða á árinu tvö þúsund og níu eins og ég segi þá er sem sagt starfsemi fjárfestingarbanka ekki umfangsmikil hér á landi sem stendur eins og þessar tölur sem ég var að geta um bera með sér en það er mikilvægt að það gildi skýrar reglur um þessa starfsemi sömuleiðis að það sé tryggt að þessi starfsemi feli ekki í sér ógn fyrir fjármálakerfi landsins í heild sinni og geti þannig orðið til þess að óréttmætar fjármálabyrðar lendi á almenningi það er vitað mál að nokkur ágreiningur er um það meðal þeirra aðila sem fást við fjármál og bankastarfsemi hér á landi hvort rétt sé að aðgreina starfsemi fjárfestingarbanka og almenna viðskiptabanka að fullu en þess er vert að minnast að í skýrslu sérfræðinganefndar evrópusambandsins um framtíðarskipan fjármálakerfis evrópu sem skilaði niðurstöðum sínum haustið tvö þúsund og tólf var lagður til aðskilnaður hefðbundinnar bankastarfsemi og starfsemi fjárfestingarbanka með þeim hætti að síðarnefnda starfsemin verði ávallt á vegum sérstaks lögaðila eða félags sem getur verið innan sömu samsteypu engu að síður þessar tillögur eru um margt líkar þeim tillögum eða reglum sem gilt hafa í bandaríkjunum undanfarin ár og kenndar eru við paul volcker á seðlabankastjóra bandaríkjanna og takmarka heimildir fjármálafyrirtækja til áhættusamrar starfsemi með ýmsu móti þróun á vesturlöndum eftir efnahagshrunið haustið tvö þúsund og átta hefur gengið í þá átt að þróa haldbærar leiðir til þess að draga úr kerfisbundinni fjármálaáhættu með því að finna leiðir sem hindra eða milda verstu afleiðingar óskynsamlegs athæfis í fjármálum og hagar svo til að þegar miður fer lendi afleiðingar fyrst og fremst á þeim sem stofnuðu til áhættuna en ekki öðrum meðal þess sem gert hefur verið er að reisa múra milli almennrar bankastarfsemi og starfsemi fjárfestingarbanka og það er mikilvægt fyrir íslendinga að fylgjast grannt með framvindunni á þessum vettvangi og móta reglur í þessa veru sem ekki gefa erlendu regluverki eftir á neinn hátt virðulegur forseti hér er sem sagt lagt til að á þessu stigi verði fjármála og efnahagsráðherra falið að skipa nefnd sem kanni hvort og þá með hvaða hætti megi skilja að starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka þar sem meginmarkmið á að sjálfsögðu að vera að lágmarka áhættuna af rekstri banka og áföllum í starfsemi þeirra fyrir þjóðarbúið í heild og ég hygg að það geti verið nokkuð góð samstaða en menn getur að sjálfsögðu greint á um hvaða leiðir á að fara hvort það eigi að gera með fullkomnum aðskilnaði þessara bankastarfsemi eða hvort það eigi að gera með einhverjum öðrum hætti og það er þá opið fyrir það miðað við það orðalag sem þessi tillaga gerir ráð fyrir virðulegur forseti ég vonast til þess að það geti tekist sambærileg samstaða um þetta mál eins og varð á vettvangi efnahags og viðskiptanefndar síðastliðið vor og ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar